Podzielam opinię sprawozdawcy oraz Komisji Europejskiej, wzywającą do oparcia działań agencji FRONTEX na zasadzie solidarności, choćby i obowiązkowej. Mam tu na myśli między innymi organizację europejskich strażników granicznych oraz przekazywanie zasobów technicznych z różnych państw członkowskich. Niezbędne jest również współdziałanie z Europolem czy Eurojustem oraz innymi agencjami, jak również zwiększenie aktywności w państwach z niewłaściwie funkcjonującymi systemami azylowymi. Podsumowując dotychczasową działalność agencji oraz programując jej aktywność w przyszłości, należy mieć na uwadze jej odpowiedzialność za ochronę na granicach zewnętrznych Unii, ale i przestrzeganie praw podstawowych.